Panie Przewodniczący! Mamy prowadzić debatę na temat naszego kraju, a pan przewodniczący ogłasza, że nawet nie będziemy mogli się wypowiedzieć. Nie ma procedur głosów z sali, nie ma pytań do tych, którzy się będą wypowiadać. Czy to jest w ogóle debata? Ta debata podobno ma się odbywać w imię demokracji, a nie będzie tak naprawdę żadnej realnej dyskusji poza oświadczeniami klubów, które z góry możemy przewidzieć.